Señor presidente, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que haya sido fácil llegar a un acuerdo en esta propuesta de Resolución con los otros grupos, y yo creo que ha sido fácil llegar a un acuerdo porque el grado de deterioro de los derechos humanos cada vez hace más difícil buscar coartadas o justificaciones a lo que está pasando en Turquía. Es obvio, ya para todo el mundo, que el sistema penal turco es un dispositivo utilizado y, a veces, diseñado para acallar la crítica política. En este momento, los grupos estamos preocupados por lo que ha pasado con la destitución gubernativa administrativa de varios alcaldes y su sustitución por el mismo Gobierno, por mandatarios no elegidos designados por el Ejecutivo. Quiero subrayar que no se trata de limitaciones de los derechos tras un proceso judicial. No, se trata de la simple remoción de un alcalde, recién elegido por sus conciudadanos, por parte del Gobierno, es decir, por parte de un partido competidor, y la designación para ese puesto de un mandatario de ese mismo partido. No hay, por tanto, ni proceso, ni juez, ni garantías. Y, además, ese procedimiento se utiliza para amenazar a otros alcaldes, como ha sido el caso del alcalde socialdemócrata de Estambul, que ha tenido que ganar dos veces las elecciones para que el poder haya entendido que su apoyo popular era mucho mayor. Pero quiero señalar, que, además, con el caso de estos alcaldes del HDP no se trata de una cuestión de solidaridad partidaria, lo que hacemos es una defensa de la democracia local en Turquía, sean cuales sean las siglas de los alcaldes que se vean afectados por estas situaciones.

La inseguridad del poder para mantener el control de la sociedad es cada vez más obvia.